Voorzitter, het zou geen kwaad kunnen als het Europees Parlement voor een keer het goede voorbeeld zou geven, en dus het principe zou verdedigen dat de Europese Unie de tering naar de nering moet zetten. Op het moment dat er overal bespaard moet worden en dat de burgers de buikriem moeten aanhalen, is het een totaal verkeerd signaal om een forse verhoging van de begroting van de EU te gaan bepleiten. De EU trekt al maar nieuwe bevoegdheden naar zich toe en wil daar meer geld voor. Welnu, er zijn mogelijkheden genoeg om serieus te besparen. Volgens de Europese Rekenkamer ligt de financiële impact van onregelmatigheden in het landbouwbeleid tussen 2 en 5 van de uitgaven. Voor de regionale fondsen ligt de financiële foutenmarge boven de 5, en dat gaat dus over de twee belangrijkste uitgavenposten in de begroting.

Het is de zoveelste stap naar een Europese superstaat, het zal onvermijdelijk leiden tot altijd maar nieuwe uitgaven en het zal even onvermijdelijk leiden en dat wordt ook toegegeven door commissaris Lewandowski tot een verhoging van de globale belastingdruk in de netto betalende landen, en dit is op dit moment onverkoopbaar.